Herr Präsident! Der Kollege Brok hat eben zu Recht auf den Mehrwert hingewiesen, den wir erzielen könnten, wenn wir im Bereich Sicherheit und Verteidigung mehr kooperieren würden.

Hierzu legte der Europäische Militärstab 2011 eine Liste mit ca. 300 Projekten vor. Aktuell verfolgt die EU lediglich elf Projekte. Man muss sich fragen, was denn aus den anderen geworden ist. Warum sind die Mitgliedstaaten nicht bereit, Verantwortung als lead nations zu übernehmen? Anderes Beispiel Im Mai 2012 präsentierte Lady Ashton auf dem NATO Gipfel in Chicago das Projekt zur Luftbetankung als einen wesentlichen Beitrag zur Füllung von Fähigkeitslücken von EU und NATO. Auch in den jüngsten Ratsschlussfolgerungen wurden erneut die Fortschritte in diesem Feld hervorgehoben. Ich frage mich aber, welche Fähigkeitslücken sind denn bisher konkret geschlossen worden? Handelt es sich bei diesen bisherigen Schritten der Mitgliedstaaten nicht nur um substanzlose Ankündigungen? Meiner Kenntnis nach wird Frankreich lediglich bestehende Luftbetankungsfähigkeiten ersetzen. Deutschland unterstützt zwar diese Initiative, gleichzeitig wird jedoch national kein Mehrbedarf an neuen Luftbetankungsfähigkeiten erkannt. Anfang der Woche haben Großbritannien und Deutschland nicht die Absichtserklärung zur Umsetzung einer europäischen strategischen Lufttransport und Beteiligungsinitiative unterschrieben. Wie passen also diese Ankündigungen und die Unterlassungen zusammen? Ich hoffe, dass die Ratsschlussfolgerungen, die sich auch auf den Gipfel zur Verteidigung im nächsten Jahr beziehen, dann auch mit dazu führen, dass sich Forderungen des Parlaments aus diesem Bereich im Gipfeldokument wiederfinden.